Se observă o lipsă a echilibrului în raport cu dezvoltarea pieței interne. Din această cauză, întreprinderile europene sunt puse într o poziție dezavantajoasă. În plus, sistemul de TVA, așa cum este conceput și aplicat în prezent în statele membre, prezintă deficiențe, exploatate de către evazioniști. Aș dori să fac apel la Comisie pentru a prezenta rezultatele analizelor sale. Ea va trebui, de asemenea, să organizeze consultări privind noua strategie în materie de TVA cu toate părțile interesate. În acest sens, vor trebui abordate aspecte comune, precum ratele reduse de TVA, derogările de la sistem, oportunitatea înființării unei rate maxime și, nu în ultimul rând, locul de impozitare pentru livrările intra UE.